Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Kommissar! Die aktuellen Entwicklungen im Solarbereich zwischen der Europäischen Union und China sind leider bezeichnend für die generelle Handelssituation zwischen den beiden Partnern.

Ohne Zweifel sind die europäischen Solarhersteller ein wichtiger und wachsender Hightechzweig in Europa. Auch in Österreich gibt es führende Hersteller, die wichtige Arbeitsplätze in einem zukunftsträchtigen Bereich erhalten und auch weiterhin schaffen. Für unsere Ziele im Bereich erneuerbare Energien sind diese Unternehmen ein unersetzlicher Teil und gehören unbedingt geschützt. Ich möchte einen generellen Anstoß zu den Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und China geben. Denn der Zwist zwischen der Europäischen Union und der chinesischen Solarbranche ist zwar der Auslöser eines ständigen, schwelenden Streits, aber nicht das Grundproblem. Wenn man so will, ist die Solarbranche eigentlich die Spitze des Eisbergs. Die Hauptfrage, die ich heute deshalb an die Kommission stellen möchte, ist, inwieweit China in Zukunft generell gewillt ist, Europa als Partner zu sehen. Denn für mich ist klar Die Europäische Union und China müssen in Zukunft strategische Partner sein, die sich auf Augenhöhe begegnen. Eine strategische Partnerschaft, aufgebaut auf gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen. Allerdings vermisse ich derzeit diese gegenseitige Wertschätzung und ohne Wertschätzung kein Vertrauen! Hier gilt es, aktive Arbeit zu leisten und vor allem endlich aktiv zu werden. Diesbezüglich stellen sich natürlich weitere Fragen Welchen Ansatz wird die Kommission in Zukunft verfolgen, um gegenseitiges Vertrauen zu fördern? Wie können wir generell europäische Sparten, die Weltführer sind, effektiver schützen und stützen? Niemand will Protektionismus, aber wir brauchen Fairness und Schutz.

Sie schafft dennoch Tausende direkte und indirekte Jobs und steht für europäisches Know how.